Señor Presidente, tomo la palabra para destacar los esfuerzos que hace esta Cámara en favor de las lenguas minoritarias y regionales en las comunicaciones por escrito de los ciudadanos con el Parlamento, que pueden dirigirse a la Cámara en estas lenguas y recibir respuesta en las mismas. Otra cosa es, señor Presidente, la pretensión de algunos de utilizar lenguas regionales, minoritarias o con estatus de cooficialidad en ciertos territorios de Estados miembros en los Plenos de la Cámara. Esta pretensión, en un Parlamento que trabaja en régimen de multilingüismo integral en veintitrés lenguas, lo que consume más de un tercio de nuestro presupuesto y ocupa a más de la mitad de nuestros funcionarios, no es viable. En el Reino Unido, en Luxemburgo, en Estonia, en Chipre, en España, en Suecia, en Finlandia y la lista seguiría hay lenguas de esta categoría. Esto nos llevaría, señor Presidente, a tener que utilizar en el Pleno treinta y cinco o cuarenta lenguas, lo cual, en términos financieros y logísticos, es simplemente inviable. Por tanto, señor Presidente, insistir en esta pretensión puede tener réditos electorales, pero, desde luego, carece en absoluto de sentido y de realismo, y sólo contribuye a generar frustración inútil en muchos ciudadanos de buena fe.